În ziua în care s a anunțat că băncile spaniole vor primi 100 de miliarde de euro pentru a fi salvate, la București criza economică este dublată de una politică, economia este în recesiune, dar prim ministrul guvernului consideră că prioritar este conflictul său cu președintele, în privința reprezentării României în Consiliul European.

Există, în acest moment, perspectiva unei crize a regimului, care să dubleze criza economică. Acum însă, cred eu, este nevoie de consens și de compromis, nu de confruntare.